herra forseti nú veit ég ekki við hvaða tíma í fortíðinni háttvirtur þingmaður miðar þegar hún talar um aukinn árangur í sambandi við menntasókn stúlkna eða kvenna en það þýðir náttúrlega ekki að taka viðmið í þeim tíma þegar slíkt var nánast bannað ég held að við verðum náttúrlega að horfa til þess að í sögulegu samhengi var afganistan ekki illa sett endilega meðal íslamskra ríkja hvað varðaði eða reyndar fjöltrúarbragðasamsamfélaga en hvað varðaði stöðu kvenna hér

búið við styrjaldarástand innanríkisátök með erlendri íhlutun fyrst af hálfu rússa og síðan af hálfu vesturlanda og ég held að allt það tímabil sé í raun og veru illa samanburðarhæft til eins eða neins deilurnar standa að

ég held að það hljóti að fara að renna upp sú stund í vestrænni umræðu um þessi mál að menn horfist í augu við þann veruleika að aðferðafræði haukanna að sprengja fyrst vanþróuð ríki aftur á steinaldarstig eyðileggja innviði þeirra og ætla svo að fara að byggja upp og kenna mönnum lýðræði hún gengur illa í framkvæmd um það er ástandið bæði í írak og afganistan talandi dæmi í afganistan og írak og auðvitað víðar ég held því að spurningin sé frekar sú eru þær aðstæður sem nato er læst inni í í afganistan vegna forsögu málsins þannig að það verði aldrei sigrað með þeim hætti þarf kannski að koma málum fyrir með nýjum hætti fara í nýjar viðræður og getur til dæmis sett þetta í einhvern þann farveg sem gerir kleift að vinna þetta með heimamönnum en ekki í jafnmikilli andstöðu við þá og raun ber vitni núna